14. September 2016 hat die Kommission den Vorschlag zur Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens vorgelegt.

Oft werden ja die europäischen Institutionen belächelt und beschimpft, dass die Dauer der Prozesse zu lang ist.

Wir haben tatsächlich bewiesen, dass, wenn man zusammenarbeitet, es sehr, sehr schnell gehen kann.

Wir wollten alle Vereinfachungen erreichen, und die Vereinfachungen müssen am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Die wichtigsten Bereiche wurden bereits genannt Es geht um den aktiven Landwirt, es geht um die Junglandwirte. Für mich war auch wichtig, dass wir den Ackerstatus klar definieren und diese Grünlanddefinition jetzt endlich ordentlich niedergeschrieben ist. Die wichtigsten Punkte allerdings sind natürlich das Greening gewesen und die Ausweitung der Pflanzen bei den ökologischen Vorrangflächen. Hier sind ganz explizit zu nennen die Durchwachsene Silphie und auch die Honigpflanzen für die Bienen.

Hier waren wir etwas unterschiedlicher Meinung. Trotzdem ist für uns wichtig, dass wir hier positiv abstimmen, dass wir eine Verbesserung für die Landwirte erreichen.